Cette logique, je la réfute, car elle condamne les planteurs de canne à la loi sans merci d'un grand marché mondial, qui fait triompher le productivisme aveugle et le dumping social. Si cette réforme est acceptée telle que proposée par la Commission, il ne restera plus aux planteurs de canne, en définitive, que les taxes

Si nous nous fions au sort qui a été réservé à la production de bananes ou à la production du lait, nous ne pouvons qu'être sceptiques. C'est pourquoi notre commission invite l'ensemble des collègues à adopter la proposition de la commission AGRI demandant le report jusqu'à 2020. C'est un sursis qui est nécessaire, notamment pour les planteurs de canne à sucre dans les régions ultrapériphériques.